Opositores políticos, periodistas, activistas sociales están siendo objeto de una brutal represión. Tengo aquí una carta de familiares de las ya conocidas como aguadoras, que fueron secuestradas y detenidas por llevar agua a once madres de opositores políticos que se encerraron en la iglesia de San Miguel para reclamar la libertad de sus hijos. En esta carta dicen que una de ellas, Neyma Elizabeth, está gravemente enferma, tiene 25 años, le han negado la asistencia médica y sus compañeras encarceladas —déjenme que las cite Olga Valle, Olama Hurtado, Ivana Álvarez, Amaya Coppens y Wendy Juárez— han empezado una huelga de hambre el pasado domingo para exigir asistencia sanitaria. Los padres de Neyma no saben dónde está su hija, igual que no lo saben muchísimos padres nicaragüenses. Pero lo que sí que saben es que hoy los presos políticos en Nicaragua están en condiciones penitenciarias inhumanas, aislados, y sufren violencia. Por eso esta Resolución pide la inmediata liberación de los presos y sanciones represivas contra los autores, empezando por Ortega.